Een ander belangrijk element bedrijven die in de EU wateren opereren zullen moeten aantonen dat zij dezelfde risicopreventie hanteren, ook voor operaties van hun bedrijf buiten de Europese Unie, wat toch een belangrijke stap vooruit is.

Ook dat is een zeer belangrijke stap vooruit.

Wij weten allemaal dat wij vandaag geen EU wateren hebben in het Noordpoolgebied, dus is het in deze context uiteraard moeilijk om aan te sturen op een moratorium op olie en gasboringen in dat gebied.